Wo ganze Regionen, Sippen, Familien, ganze Stämme von den zahlreichen Aufgaben, die rund um diesen Tourismus anfallen, leben, da wird auch das Wild respektiert.

Es ist kein Geheimnis, dass es dort, wo die Jagd in dieser Form verboten ist, auch zu keinem aufmerksamen Erhalt der Spezies kommt, sondern gerade dort findet Wilderei statt, wie wir aus zahlreichen internationalen Studien erkennen können. Daher darf ich Sie auffordern, das zu respektieren und sich dafür einzusetzen, dass nachhaltige Nutzung am besten auch durch Jagd und Fototourismus gewährleistet ist.